Jeżeli je kolejny raz wychłodzimy, ograniczymy nasze oddziaływania na wschodzie we wszystkich obszarach. Kraj naszego sąsiedztwa zepchniemy w ten sposób w rosyjską strefę destabilizacji i autorytaryzmu. Apeluję o ostrożność w sprawie Białorusi. Ten kraj składa nam dzisiaj obietnicę demokratyzacji wciąż bez pokrycia. W tym samym czasie deportuje księży katolickich telewizji Belsat, odmawia rejestracji biura w Mińsku, a opozycyjna młodzież wcielana jest do armii. Próby pozbawienia partnerstwa wschodniego pieniędzy pod pretekstem kryzysu oraz spowolnianie porozumień o wolnym handlu i ruchu bezwizowym, to recepta na porażkę Europy w tej części świata. Bardzo proszę nie utyskiwać wtedy na politykę Moskwy. Instrumenty są dziś w naszych rękach. Jeżeli z partnerstwa wschodniego pozostanie tylko nowe opakowanie dla starej treści, to nie bądźmy zdziwieni porażką na wschodzie.